Señor presidente, señor comisario, felicito a Juan Fernando. El establecimiento de un régimen común de visados no solo es relevante en materia de seguridad y prevención de la inmigración irregular sino que resulta fundamental también para el correcto funcionamiento de muchos e importantes sectores económicos.

Unos procedimientos más flexibles, como la tramitación electrónica, con hasta seis meses de antelación para la solicitud, la posibilidad de pedir visados para entradas múltiples con una validez prolongada, la destinación de más recursos para reforzar la seguridad o una mejora en la cooperación en materia de readmisión son algunas de las mejoras de la política de visados. Los cambios acordados potenciarán el turismo, el comercio y los negocios, reforzando al mismo tiempo la seguridad y reduciendo los riesgos de la explotación irregular. Es imprescindible que cualquier mejora de la política común de visados se haga de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SIS y el VIS, con el fin de facilitar la implementación de la interoperabilidad en los sistemas de información. Señor presidente, yo también me voy. Son treinta y cinco años de vida pública que quiero resumir en una palabra gracias.

Hasta siempre.